Le message que je souhaite adresser, c'est qu'il est urgent de ne plus attendre en matière de transition écologique.

Dans ce budget, il y a des avancées qui sont très positives de ce point de vue là, avec les 30 climat, 10 biodiversité, avec aussi l'idée, évidemment, de ne pas utiliser les pourcentages restants du budget pour détruire ce que l'on met en œuvre avec les critères climat et les critères biodiversité.

Également augmenter le budget de la direction générale environnement du Parlement pour pousser et travailler sur la transition écologique. Et puis, dans la logique de transparence, nous avons parlé du budget qui va être nécessaire pour le vaccin COVID.

Pour conclure, dire que nous nous inscrivons donc dans cette volonté d'urgence à agir.